Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Herr Kommissar! Laut einer OECD Studie gehen den nationalen Haushalten jährlich bis zu 210 Milliarden Euro durch aggressive Steuerplanung multinationaler Unternehmen verloren.

Der 15 Punkte Aktionsplan sieht eine internationale Abstimmung bei der Besteuerung von Unternehmenseinkünften, das Schließen von Finanzschlupflöchern und die Erhöhung der Transparenz vor.

Das Maßnahmenpaket der Kommission vom Jänner dieses Jahres ist ein wichtiger Beitrag, ebenso die aktuellen Berichte im ECON Ausschuss für mehr Transparenz und zur Bekämpfung von Steuervermeidung.